Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kollegen! Vielleicht bin ich derjenige, der so ein bisschen Wasser in den Wein gießt in Anknüpfung an das, was eben gesagt wurde. Wir reden über den digitalen Binnenmarkt, aber haben tun wir ihn noch lange nicht.

oder auch Netzneutralität die Situation doch heute ist, dass sich im Grunde genommen Unternehmen, die von außen auf den europäischen Markt kommen, aussuchen können, welche der 28 Rechtsordnungen sie befolgen wollen, und damit einen massiven Vorteil gegenüber den Unternehmen haben, die schon in einer dieser 28 Rechtsordnungen sind und in die anderen 28 Länder auch noch ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen.

aus dem Silicon Valley, die auf diesen Markt relativ unreguliert draufkommen. Daraus allerdings die Schlussfolgerung zu ziehen, wir müssten dem Modell des Silicon Valley folgen und die Regeln einfach abschaffen oder absenken, das, glaube ich, ist der falsche Weg. Denn wir sind schon dabei, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, der Verbraucherinnen und Verbraucher, in unseren Markt zu verlieren. Denn auch für uns Verbraucher gilt in 90 der Fälle, wo meine Daten verarbeitet werden, gilt das europäische Datenschutzrecht schon gar nicht mehr. Ich kann gar nicht vertrauen, dass meine Daten richtig verarbeitet werden. In vielen Fällen ist heute, wenn es um die IT Sicherheit geht, um die Cyber Sicherheit, bei den Unternehmen Tür und Tor offen da kann jeder hineingehen. Das ist so einfach, in die sensibelsten Systeme reinzukommen wir haben da im Grunde genommen keine Standards. Da müssen wir rangehen, und das heißt eben auch unbequeme Anforderungen zu stellen, auch einmal zu sagen, dass ein solcher Standard dann eben für alle gilt, dass er nicht abgesenkt werden kann. Wir brauchen vielmehr einen hohen Standard, in den die Leute vertrauen können, beim Datenschutz, bei der Netzneutralität und bei der IT Sicherheit und all den Fragen, die wir diskutieren. Diesen Mut müssen wir haben, auch gegenüber den